Pane předsedající, v žádném případě neříkám, že bychom neměli lidská práva hájit a prosazovat, pozastavuji se nad tím. Jako předseda delegace jsem musel na konci dubna zrušit naše jednání, které mělo být v Baku, a to proto, že žádný z poslanců Evropského parlamentu, vyjma jedné paní kolegyně, nebyl ochoten do Baku jet a o lidských právech a jejich dodržování v Baku jednat.

Rok předtím jsme měli setkání s poslanci parlamentu Ázerbájdžánu v Bruselu. Ani jeden z poslanců Evropského parlamentu, hodinu a půl od zahájení, se na toto jednání nedostavil. To jsou řádná fóra, kde máme lidskoprávní a další otázky projednávat, nikoli případ konkrétního jednoho člověka, byť s jeho uvězněním nesouhlasím.